Wprawdzie najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej nie będzie dotyczyło nowej perspektywy budżetowej Unii, ale przysłuchując się dzisiejszej debacie, postronny Europejczyk mógłby mieć wrażenie, że tak właśnie jest.

Ponieważ głównym tematem najbliższej Rady będzie strategia walki z kryzysem gospodarczym i wzrost gospodarczy w Europie, to istotne jeśli nie kluczowe znaczenie w tej strategii ma właśnie wspólny unijny budżet. Dzisiaj w Europie są to główne, jeśli nie jedyne pieniądze na szeroko zakrojone inwestycje, na pobudzanie wzrostu. W ramach tego wieloletniego budżetu unijnego są też zarezerwowane miliardy na walkę z największym zagrożeniem dla przyszłości Europy, z tym rakiem, który toczy wiele społeczeństw europejskich, jakim jest wysokie, katastrofalne bezrobocie wśród młodzieży. Na te unijne fundusze czekają kraje Południa, które dzielnie zmagają się z kryzysem, czekają obywatele państw objętych polityką spójności, bo te fundusze pomagają w szybkim nadrobieniu zaległości będących wynikiem podziału politycznego po II wojnie światowej. Ale czekają też przedsiębiorcy z krajów bogatych, przedsiębiorcy z krajów płatników netto, bo oni często realizują te inwestycje w krajach Południa czy krajach Europy Wschodniej. Nie powinniśmy więc jak wzywał do tego chociażby Daniel Cohn Bendit odrzucać tego budżetu.